In der Sache hat der Kollege mit seinem Vorschlag Recht. Weil das DCI so konzipiert ist, wie es konzipiert ist, war die Regelungslücke vorprogrammiert. Ich unterstütze die Schlussfolgerung, dass man ein anderes Instrument braucht, um die Lücke für nicht ODA fähige Aktivitäten zu schließen. Ich kann mir da beide Alternativen vorstellen, die er in seiner Ziffer 3 vorschlägt.

Streitig ist ja nur die Rechtsgrundlage, die gewählt worden ist.

Der Entwicklungsausschuss wählt eine enge Interpretation des Artikels 179 und muss daher als Rechtsgrundlage auf Artikel, die für interne Politiken vorgesehen sind, zurückgreifen.

Wir werden auch nicht der Vertagung zustimmen, denn in der Sache stimmen wir darin überein, dass es nur um die Rechtsgrundlage geht.